Een aantal oligarchen en populisten in Europa zijn bezig de rechtsstaat stap voor stap af te breken, en ze verzwakken ook de instanties in hun landen die moeten toezien op de verdeling van Europese subsidies.

Het is natuurlijk geen toeval. Die oligarchen en die populisten, ik hoef hun namen denk ik niet te noemen, die doen er alles voor om te zorgen dat Europese subsidies hun eigen kliek kunnen verrijken, en dan is het wel zo handig natuurlijk als er niemand meekijkt. Daarom is zo'n rechtsstaatmechanisme zo'n belangrijk voorstel. Met zo'n mechanisme kunnen we sancties uitdelen als er twijfels zijn over nationale controle. Ik roep dus op aan de lidstaten beken kleur en steun dat voorstel. Wat er volgende week ook gebeurt, ga staan voor de Europese democratie en ga staan voor de rechtsstaat.